Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur le logement social dans l'Union européenne.

Les visages se sont diversifiés, du sans abrisme au mal logement, en passant par l'inconfort et l'habitat dégradé. On comptabilise des millions de mal logés en Europe. Le logement est devenu la première préoccupation de nos concitoyens. L'accès au logement est devenu un véritable parcours du combattant, notamment pour les plus pauvres, les plus précaires, les plus jeunes et les familles monoparentales. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens n'ont plus les moyens d'avoir accès à un logement décent dans le parc privé à cause de la flambée des coûts liés au logement mais aussi des dépenses énergétiques. Je le dis dans cet hémicycle, le droit au logement est mis à mal partout en Europe alors que ce droit au logement est un droit fondamental.

De même, les États membres et les collectivités sacrifient les aides au logement social pour réduire leurs dépenses. Il faut voir à long terme. L'austérité n'est pas une fin en soi, la baisse tendancielle des investissements dans ce secteur met, aujourd'hui, en péril la cohésion sociale. L'Union européenne doit réagir face à l'urgence sociale et aux expulsions injustes. Son ambition n'est elle pas de sortir de la pauvreté 20 millions d'Européens d'ici 2020? Investir aujourd'hui dans le logement social, c'est le premier pas pour sortir de la crise, de la crise économique, de la crise sociale et de la crise écologique. Pourquoi? Parce qu'un parc de logements sociaux conséquent permet de mieux prévenir la flambée des prix dans le parc privé, d'éviter l'apparition des bulles immobilières désastreuses, comme c'est le cas en Espagne ou en Irlande. Parce que le logement est non seulement un amortisseur social indispensable en temps de crise, mais parce qu'il est aussi un pilier essentiel pour la relance de l'emploi, notamment l'emploi local, non délocalisable dans des filières vertes et là, j'insiste notamment, un levier pour lutter contre le changement climatique.

Le logement ne devrait pas être représenté comme une vaste dépense aux yeux de la Commission.

L'Union dispose des leviers financiers, notamment via les fonds structurels. C'est à la Commission, d'une part, de fournir un cadre stratégique cohérent entre ces instruments à la disposition des États membres et des collectivités et, d'autre part, de favoriser les échanges des bonnes pratiques, en commençant par instaurer un observatoire européen du logement. C'est aussi à la Commission de mettre en place la stratégie européenne de lutte contre le sans abrisme que le Parlement a adoptée depuis septembre 2011, et de s'assurer que la réforme de la législation encadrant les crédits hypothécaires permette de mettre fin aux expulsions injustes, comme en Espagne où des banques ont jeté des familles entières à la rue. Cette résolution propose également des recommandations politiques aux États membres pour garantir l'inclusion sociale par le logement à travers des mesures favorisant la mixité sociale, la prévention des expulsions, la transparence dans les attributions de logements sociaux, la maîtrise de l'étalement urbain et la lutte contre les logements vacants. J'ai constaté, malgré tout, un nombre important de demandes de vote séparé qui ont été déposées, alors que tous les compromis ont été adoptés en commission. Je tiens à rappeler, ici, la responsabilité de chacun d'entre vous. Si nous vidons ce texte de sa substance, vous allez donner un mauvais signal à nos concitoyens.